creo en el diálogo intercultural como puente entre países y comunidades de distintos orígenes en un mundo tan complejo, donde muchos quieren dividir y polarizar. Quisiera destacar también la importancia del programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Este programa es muy importante para reforzar la identidad europea, favorecer el turismo, la preservación de los bienes culturales de los países europeos y, además, muchas de estas Rutas Culturales discurren también por países que pertenecen a nuestra vecindad sur y oriental. Por ello, la Unión Europea debe aumentar su apoyo a este programa que gestiona el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, pues permitirá fortalecer las relaciones con los países vecinos y candidatos, como recoge el apartado 80 del informe de mañana.